Hvala za besedo. Hvala za odgovore. Res je tako, kot ste rekel minister, Natura je malo ovira, pa vendar se tudi, zaradi Nature se da vseeno kasneje umestiti zadevo, če je. Evo, strokovnjaki pravijo, da prav zdaj, ko so te avtoceste, da tukaj ob avtocestah tudi primeri so v tujini, da se to da narediti in je, zadeva mogoče lažja. Res je pa ... In res je pa dlje traja ta umestitev, ne. to da imamo samo dve vetrne elektrarne nam ni v ponos, ne. Cela država, čeprav imajo tudi, res ni ni ni tako vetrna država, ni pa tako malo vetrna spet, ne, tudi če se po zemljevidu gleda, ker so te od tri od tri do štiri, začetek nekje, metrov na sekundo, taki področji, kot da so v Sloveniji, pa tudi Natura ne pokriva, ne. Je pa res, da so tudi tudi nevladniki so velika cokla v razvoju, če jim dajemo mi tamle za dvanajst ljudi, so zaposleni, za milijon evrov na na leto, saj je prav, da so, ampak da je, so to glavna cokla njihova, pa da so neke ovire, neki ptiči v Sloveniji, da je to glavna ovira, ptice imajo tudi drugje, pa se pa niso nimajo toliko, koliko časa ne umeščajo v neko, neko, neko vetrne elektrarno deset let v en prostor, ne, to to ne bi nikamor prišli. Evo, če gremo v Dalmacijo, vidimo, vsako leto jih je nekaj deset več, ne, pa imajo ravno tako ptice podobne ko pri nas, ne. Hvala.